Ponownie apeluję o skierowanie sprawy Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu przeprowadzenia oficjalnego dochodzenia.

Konieczny jest skuteczniejszy sprzeciw wobec stosowania tortur oraz większe wsparcie dla ofiar.

Statusu Kobiet należy stwierdzić, że wprawdzie kilka celów milenijnych zostało osiągniętych lub są bliskie osiągnięcia, ale w wielu obszarach potrzebne są przyspieszenia. Znaczne różnice występują między krajami, regionami i grupami ludności.